virðulegi forseti hæstvirtur forsætisráðherra ræddi mest um viðbrögð við afleiðingum fjármálakreppunnar en ekki við ástæðum hennar rót efnahagsvandans er að finna í löskuðum efnahagsreikningum fyrirtækja og heimila en ekki í erfiðleikum útflutningsfyrirtækja eins og svo oft áður efnahagsreikningar samanstanda af skuldum og eignum í kjölfar bankahrunsins myndaðist ójafnvægi þar sem eignir lækkuðu í verði á meðan skuldir hækkuðu vegna

og ef stjórnvöld grípa ekki strax og nógu lengi til mótvægisaðgerða eins og skuldaleiðréttinga og fjárfestinga í innviðum samfélagsins munum við búa hér við langvarandi samdrátt og jafnvel kreppu ein helsta mótvægisaðgerð núverandi ríkisstjórnar var að heimila úttekt á séreignarsparnaði til að tryggja eftirspurn í hagkerfinu úttektin á séreignarsparnaði hefur hins vegar aukið ójafnvægið á efnahagsreikningum heimilanna heimilin hafa þurft að ganga á eignir til að ná endum saman á sama tíma og skuldir hafa hækkað vegna verðtryggingarinnar þegar eignabóla springur nota fyrirtæki og almenningur sparnað sinn til að greiða niður skuldir sem minnkar efnahagsreikninga bankanna offramboð verður á lánsfé og erfitt er að fá yfirskuldsett fólk og fyrirtæki með slæma reynslu af skuldsetningu til að fjárfesta einkageirinn mun ekki hætta að greiða niður lán í stað þess að fjárfesta fyrr en búið er að leiðrétta skuldir og ljóst er að fjárfestingar fela ekki í sér forsendubrest slíkt fjárfestingarumhverfi þarf ríkisstjórnin að tryggja en það hefur hún ekki gert kreppuhjólförunum nema ójafnvægið verði leiðrétt með upptöku annars gjaldmiðils á mismunandi skiptigengi eftir hrun ákváðu stjórnvöld að millitekjuhóparnir greiddu fyrir hrunið og að fjármagnseigendur héldu eignum sínum frá hruni hefur síðan fjármagnseigendum verið tryggð besta ávöxtun sem völ er á í heiminum ávöxtun sem fjármögnuð er með niðurskurði á velferðinni og skattahækkunum ef skuldir heimila og fyrirtækja verða ekki leiðréttar aukast líkurnar á því að auðlindir eins og jarðir sem allir e e s búar hafa leyfi til að kaupa hér á landi fari smám saman í hendur fjársterkra aðila utan landsteinanna mikilvægt er að landið og aðrar auðlindir íslands verði í eigu landsmanna enda er það forsenda fullveldis þjóðarinnar ríkisstjórnin talar um nauðsyn þess að tryggja eignarrétt þjóðarinnar á auðlindunum en gerir svo ekki það sem til þarf til þess að tryggja að svo verði lausnir ríkisstjórnarinnar á skuldavandanum hafa verið sértækar eða takmarkast við afskriftir tapaðra skulda hjá tekjuháum og tekjulágum einstaklingum sértæk skuldaaðlögun hefur verið réttlætt með vísan í eyðslusemi millitekjuhópanna og nauðsyn þess að þeir iðrist gjörða sinna mikil óánægja er meðal skuldsettra heimila sem ekki eiga rétt á leiðréttingum en hafa þurft að taka á sig skattahækkanir og ná nú vart endum saman skattahækkanir og sértækar skuldaleiðréttingar hafa magnað upp óánægjuna í samfélaginu og krafan um kosningar er hávær krafa sem ekki nær eyrum þeirra sem sækjast aðeins eftir völdum virðulegi forseti almenningi á íslandi svíður óréttlætið sem felst í vaxandi misskiptingu milli þeirra sem eiga og þeirra sem skulda aukin misskipting heldur áfram að grafa undan ríkisstjórninni